die Mehrkosten, wenn eben so ein Flug gestrichen wird? Werden die Kunden auch ausreichend aufgeklärt? Die Frage muss erlaubt sein Wo war die irische Luftfahrtbehörde? Denn sie ist ja letztendlich auch für die Genehmigung zuständig, und sie muss sicherstellen, dass der Flugbetrieb letztendlich auch reibungslos verläuft. Da muss irgendetwas schiefgelaufen sein, das müssen sich auch die Zuständigen gefallen lassen. Warum überhaupt stellt sich für mich die Frage müssen Flüge gestrichen werden?